Es ist von größter Bedeutung, dass die EU Myanmar in seinem demokratischen Umbruch als engagierter Partner zur Seite steht. Aus diesem Grund müssen wir sowohl im politischen als auch im wirtschaftlich sozialen Bereich die Beziehungen intensivieren und den Reformprozess unterstützen. Demokratische und wirtschaftliche Entwicklung gehen auch in Myanmar Hand in Hand. Oberstes Ziel dessen muss ein größtmöglicher Nutzen für die Bevölkerung sein. Europas Politiker und Unternehmer stehen in der Pflicht, einen nachhaltigen und sozialen Ausbau der Beziehungen zu ermöglichen. In gleicher Weise muss Myanmars Regierung, aber auch die Opposition zukunftsweisende Strategien für ihre Menschen erarbeiten. Beachtliche Fortschritte bei der Einhaltung der Grundfreiheiten und der Menschenrechte sind bereits erreicht worden. Dennoch bleibt gerade hinsichtlich der maroden Wirtschaftsstrukturen und des Religions und Minderheitenschutzes noch viel zu tun. Zum Beispiel die Lösung des Konflikts zwischen den eher christlichen Kachin und der Armee sowie der religiös ethnischen Konflikte zwischen muslimischen Rohingya und buddhistischen Rakhine. Hier gilt zu beachten, dass die langjährigen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Versäumnisse durch die alte Militärherrschaft nicht von heute auf morgen durch die aktuelle Regierung aufgeholt werden können. Nur langfristig und kontinuierlich angelegte Reformprozesse werden zählbare Erfolge aufweisen.